A fejlődő országok körében súlyos probléma az energiaszegénység. Világszerte közel 1,3 milliárd ember nélkülözi rendszeresen a villamos energiát a mindennapi teendők során. Úgy gondolom, hogy ezt a problémakört ezidáig nem emelték ki eléggé a fejlesztési prioritások közé. A modern energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés elengedhetetlen feltétele a szegénység felszámolásának. Viszont kevés fejlődő ország tud előrehaladást felmutatni az energiához való hozzáférés javítása terén. A háztartások rendszerint jövedelmük nagy hányadát fordítják rossz minőségű világítási és fűtési anyagokra. Ennek oka az, hogy a tüzelőanyagokhoz és villamos energiához hozzáféréssel nem rendelkezők nem részesülnek támogatásban. Egy sor technológia áll már rendelkezésünkre a tiszta és hatékony energia szegény közösségekhez való eljuttatásához. Megoldást nyújthatnak egyaránt a fosszilis tüzelőanyagokon túlmenően a helyi energiaforrásokat felhasználó technológiák is. Elő kell segíteni egy globális pénzügyi alap létrejöttét, hogy támogatni tudjuk a szegénység mérséklését szolgáló beruházásokat. Mindent meg kell tennünk politikai szinten, valamint anyagi támogatás terén is, hogy 2030 ra mindenkinek megvalósítsuk az energiához való egyetemes hozzáférést.